Herr Präsident! Vielen Dank, Frau Mogherini, dass Sie Herrn Gahler und die Delegation zur Ukraine gelobt haben. Ich glaube, dass dieser Bericht tatsächlich sehr ausgewogen, kritisch und solidarisch alle Fortschritte, alle Probleme, aber auch alle Blockaden in der Ukraine anspricht. Ich möchte noch sehr ausdrücklich hinzufügen, dass ich glaube, dass in der Ukraine die direkte Beeinflussung der Politik durch einige wenige Oligarchen als großes Problem auch immer noch dafür steht, dass wir in manchen Bereichen nicht vorankommen. Ich möchte aber nach dem Kollegen Scholz auch sagen Eine Freundin hat mir vor ein paar Tagen geschrieben, nach kritischen Debatten über die Verhängung des Kriegsrechts Wenn Putin seine Truppen aus der Ukraine zurückzieht, ist der Krieg vorbei. Wenn die Ukraine sich nicht mehr verteidigt, dann gibt es die Ukraine, so wie sie heute organisiert ist, bestimmt nicht mehr lange.